hogy ne engedje magát félrevezettetni, másodsorban pedig határozottabban lépjen fel. De Ön és az Unió akkor tud határozottan fellépni, ha a Bizottságot közben felszólítja, hogy az Unió területén is határozottan lépjen föl, hiszen még visszaköszönt ez a kommunista múlt sok sok kelet európai országban. Ha arra gondolok, hogy az Unió területén nyelvtörvények vannak, diszkrimináció érinti a kisebbségeket, ha arra gondolok, hogy állampolgársági törvényt vezetnek be, kollektív bűnösség létezik az Unió területén, akkor Ön is megérti, hogy miért nincsen erőnk, szavunk és hitelünk a világban, mert nem tartják az Uniót egy hiteles testületnek.